Podpora sociálnych podnikov prostredníctvom finančných prostriedkov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni však musí odzrkadľovať hospodársku životaschopnosť daného podniku, pretože je nežiaduce, aby prežitie podniku záviselo výhradne na dotáciách a po skončení poskytovania týchto dotácií by im hrozil úplný zánik. Ak totiž podnik nie je schopný prežitia, tak vlastne treba zvážiť, či vlastne má vôbec vzniknúť takýto typ. V tejto súvislosti by sme mali uvažovať o zavedení finančnej podpory, ktorej bude predchádzať analýza účinnosti a sociálnej návratnosti investície za účelom zvýšenia a transparentnosti investičného trhu. Mnohé podniky však čelia nedostatku jasných informácií o možnostiach takéhoto financovania a dostávajú sa k tým informáciám komplikovaným spôsobom.